Hvala lepa. Zdaj, v primerjavi, z drugimi državami naj bi, bila cena vode v Sloveniji izjemno ugodna. Cena vode skupaj z dovajanjem in čiščenjem naj bi bila v Sloveniji kar za dvesto trideset odstotkov nižja kot na Nizozemskem, kjer ima Heineken svoj sedež. Glede da glede na to, koliko višji je BDP na Nizozemskem kot v Sloveniji, ne vem, zakaj, se jim tako prilagajamo. Isto velja za koncesije oziroma vodna nadomestila, ki jih v Sloveniji država še do nedavnega pobirala ni, da ne bi obremenjevala domačih podjetij. Pred leti je Računsko sodišče pri reviziji izvajanja Zakona o vodah ugotovilo, da država z vodnimi viri ne ravna smotrno, zgolj zaradi nezaračunavanja plačil za rabo vode. V šestletnem obdobju naj bi država izgubila petindvajset milijonov evrov. Pa me zanima, ali ministrstvo ima primerjavo med državama državami glede cene vode. Koliko vodnega nadomestila pobere Slovenija na letni ravni? Kdaj in za koliko bo vlada povišala vodno nadomestilo? In za konec bi še samo to povedala, spoštovani minister, jaz si želim samo to, da bi znala Slovenija zaščititi in ceniti, ter omejiti dostop do vode. Hvala.